Sie haben schon die Entschließungen angesprochen, die wir verabschiedet haben, mit vielen Fragen.

gab es Exporte aus der EU nach Japan im Wert von etwa 49 Milliarden Euro, und aus Japan in die EU von etwa 69 Milliarden Euro also ein sehr gewichtiger Teil unserer wirtschaftlichen Dynamik.

Aber auf der anderen Seite haben wir gerade, was den Marktzugang auf der japanischen Seite anbelangt, nichttarifäre Handelshemmnisse. Deswegen hat die Kommission ja dieses scoping exercise durchgeführt, und wir haben erst vor Kurzem das Ergebnis bekommen.

Zum einen gibt es ja auf der UN Ebene die Vereinbarung über technische Standards für Automobile, aber auch für Fahrzeugteile. Diese Anerkennung ist für einen Marktzugang natürlich von entscheidender Bedeutung. Die Europäische Union hat fast alle dieser Leitlinien unterzeichnet, Japan allerdings nur 43. Um nun ungehindert auf den japanischen Markt auch Autoteile liefern zu können, ist es eigentlich Grundvoraussetzung, dass Japan hier auch die UN Konventionen akzeptiert. Oder wenn ich mir ansehe, dass umweltfreundliche Fahrzeuge steuerliche Vorteile bekommen, dann basiert das in Japan allein auf dem Testzyklus JC08, der logischerweise von den Fahrzeugen, die wir hier produzieren, nicht eingehalten wird, weil wir nach einem anderen Zyklus, dem europäischen Fahrzyklus, testen. Hier muss sichergestellt sein, dass die gleichen steuerlichen Vorteile für umweltfreundliche Fahrzeuge wir definieren die ja unter 90 Gramm CO 2 auf einen Kilometer auch in Japan für europäische Fahrzeuge gewährleistet werden, ohne damit den Standard in Frage zu stellen. Natürlich müssen auch

Also Wir brauchen eine stärkere Aufarbeitung des scoping exercise und auch klare Leitlinien von Seiten des Parlaments.